Hvala lepa za besedo. In vsem lep dober večer želim! Kot veste že iz razprav in podatkov, se razmere v državi izboljšujejo. Imamo relativno ugodno gospodarsko rast, prilivi v proračun so se bistveno povečali, v enem letu za več kot eno milijardo evrov. Nedavno ste bistveno, za petindevetdeset evrov na mesec povečali tako imenovano državno pomoč za brezposelne. Na letni ravni to povišanje znese več kot tisoč sto evrov na upravičenca. In mnogi upokojenci, več kot petinsedemdeset tisoč jih je, so padli pod prejemek socialne pomoči za brezposelne. Med temi upokojenci je več kot dvaindvajset tisoč takih, ki imajo med dvajset in trideset let delovne dobe. Pred dobrim mesecem smo vložili novelo zakona o dohodnini, s katerim predlagamo, da se nekaj dobrega stori tudi za en in pol milijona dohodninskih zavezancev. Predlog zakona zadeva vse slovenske družine. V zakonu predlagamo, da se za tristo evrov poveča splošna dohodninska olajšava, da se meje razredov dvignejo za dva tisoč evrov in da se dohodninska stopnja vseh dohodninskih razredov zniža za dve odstotni točki. Dohodninska obremenitev dohodninskega zavezanca bi se v povprečju znižala za okoli dvesto petdeset do tristo evrov, kar je pa še vedno petkrat manj, kot je znašalo vaše nedavno povišanje pomoči brezposelnim osebam. Osnovni namen na oziroma cilj zakona je, kot ste najbrž zaznali, zmanjšanje dohodninske obremenitve, saj morajo tudi državljani v dobrih časih kaj pridobiti in prišparati oziroma napolniti kašče za težke čase, ne samo država. Zdaj je idealna priložnost za to. Kljub temu da bi se po našem predlogu nekoliko znižali prihodki proračuna, bi se del tega kompenziral z večjo porabo oziroma z z višjim pobranim DDV-jem, del pa seveda tudi z nekoliko nižjimi socialnimi transferji. V Slovenski demokratski stranki menimo, da je potrebno učinke dobrih gospodarskih okoliščin porazdeliti med državo, državljani in gospodarstvom. A žal, iz mnenja biz mnenja vlade ali pa mnenj vlade, ki jih spiše k našim predlogom zakonov, ni moč zaslediti prav nič drugega kot neskončno željo po krepitvi države, po zajemanju ustvarjenega, in če že kaj pripravljenega razdeliti, pripravljena razdeliti, to deli izključno preko transferjev, preko vrst pred uradi, preko vlog in tako naprej, in tako, tako naprej, ker je pravzaprav tipični socialistični pristop. Namesto več svobode dobivamo več obrazcev, več uradnikov, dražjo državo, v kateri se izgubi polovico ustvarjenega zaradi nesposobnosti, korupcije, prekladanja obrazcev in preračunavanj na decimalke. Na ta račun pa se omejuje osebna svoboda in gospodarska iniciativa. V poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo mnenja, da ne more bogateti samo država, da takrat, ko gre državi dobro, bogatijo tudi njeni prebivalci in gospodarstvo, torej tisti, ki to bogastvo ustvarjajo. Naš predlog je za posameznega davčnega zavezanca, kot sem že prej povedal, skromnejši, kot je bil nedavni predlog Levice in koalicijskih poslancev, ki ga je koalicija brez težav izglasovala. Zato najbrž ne bo težav, da bi koalicijski poslanci tudi našemu predlogu dali podporo za obravnavo v naslednji fazi, ko bi predlog seveda še dopolnili s pripombami zakonodajno-pravne službe in seveda koalicijskih poslancev. Upam, da bo ste zmogli ta korak in spustili zakon v drugo obravnavo. Hvala lepa.